Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta al cambiamento climatico e la sicurezza energetica passano anche attraverso la libera e consapevole scelta dei consumatori che, preferendo soluzioni, ovverosia in questo caso, elettrodomestici e dispositivi efficienti sotto il profilo energetico, consentono un risparmio di energia che in Europa nel 2020 raggiungerà i 175 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pari all'intero fabbisogno primario di energia in Italia nel corso di un anno. Puntare quindi sull'efficienza degli elettrodomestici è una scelta di buonsenso, nell'interesse di chi questi elettrodomestici dovrà usarli a casa, ma anche dà continuità e coerenza alle politiche europee sul tema energia e clima di cui questa legislazione ha fatto un tassello

Il testo licenziato e ringrazio anch'io l'onorevole Tamburrano per l'ottimo lavoro che ha svolto è molto condivisibile. Partendo dallo stato di avanzamento tecnologico e considerate ed esentate alcune tipicità di filiera, ad esempio il surriscaldamento, attualizza e semplifica la scala pittografica, rendendola meno equivoca, più chiara e più leggibile.